Paní předsedající, já mám pocit, že právě po brexitu, po odchodu Velké Británie, se obnovily u některých našich kolegů a u některých politických sil v tomto Evropském parlamentu ambice na vytvoření samostatné autonomní bezpečnostní politiky a obranné politiky. Ambice, které zcela ignorují nutnost transatlantické vazby, které ignorují ten jediný bezpečnostní deštník, který máme k dispozici, což je Severoatlantická aliance. Za sebe i za svoji zemi říkám, že my nejsme s tímto vývojem spokojeni, že vždycky budeme podporovat transatlantickou bezpečnostní a obrannou vazbu a že nepřipustíme vytváření žádných autonomních nebo paralelních struktur k NATO, které by tuto vazbu oslabily.